Ferreira expose avec clarté le problème de la pêche illégale et la pratique du pavillon de complaisance, qui remettent aujourd'hui en cause l'accord de pêche que nous avions avec les Comores. Nous devons néanmoins poursuivre un dialogue constructif avec ce pays, pour qu'il commence à lutter sérieusement contre la pêche illégale.

Ainsi, le Viêt Nam n'a reçu qu'un carton jaune, alors que les bateaux bleus, qui proviennent essentiellement de ce pays, pillent depuis longtemps les eaux de l'océan Indien et du Pacifique.

C'est aussi le cas de nos régions ultrapériphériques européennes et, plus précisément, françaises. En Nouvelle Calédonie, par exemple, des bateaux bleus vietnamiens sont régulièrement arraisonnés par la marine nationale française. En Guyane, on constate que des navires pratiquant la pêche illégale sont parfois armés et, partout, on observe une multiplication des bateaux mères postés à la limite des frontières maritimes et approvisionnés par de plus petits navires. Sur ce dossier, la Commission ne pourra être crédible que si elle sanctionne tous les pays qui pratiquent ou tolèrent la pêche illégale et si elle s'affranchit totalement de la politique du fort avec le faible et du faible avec le fort.